Frau Präsidentin! Während wir hier über die Rechtsstaatlichkeit in Malta diskutieren, verkauft der Premierminister in Hongkong Pässe.

Das zeigt, dass hier vieles nicht in Ordnung ist. Die Selbstheilungskräfte in Malta reichen nicht aus, um europäisches Recht einzuhalten. Das stolze Volk der Malteser baut auf uns, auf unsere Hilfe und, Herr Vizepräsident der Kommission, auch auf Ihre Hilfe. Es genügt nicht zu sagen Wir haben das alles geprüft. Sie müssen auch die Bedingungen des Beitritts vor 13 Jahren erneut auf den Prüfstand stellen. Morgens vergießt der Fraktionsvorsitzende der Sozialisten im Zusammenhang mit den Paradiespapieren Krokodilstränen, und nachmittags ist die gesamte Riege der SD entweder nicht anwesend oder verteidigt die fehlende Rechtsstaatlichkeit in Malta als normal und lenkt ab.

Und wir haben die Verpflichtung, nach Malta zu schauen Was ist System?

Wo ist das Versagen der Europäischen Kommission?

Wir haben die Erfahrung gemacht Nach den Ermittlungen ist der Polizeichef entlassen worden, der Generalanwalt, die Ergebnisse der Ermittlungen gegen Regierungsmitglieder wurden nie veröffentlicht, das Verfahren ist nicht abgeschlossen, intern sind Leute in verantwortlicher Position in der Justiz, die uns den Eindruck hinterlassen Die Gewaltenteilung ist nicht ordentlich gewährleistet. Und, Herr Vizepräsident, Malta braucht auch die massive Unterstützung der Kommission und des Parlaments.